Nasza grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów nie poparła tej rezolucji, gdyż wielu z nas, w tym ja, uważamy, że wiele kwestii w niej podnoszonych nie należy do kompetencji Unii Europejskiej, lecz państw członkowskich, w tym przypadku Rumunii. Dotyczy to zarówno reformowania wymiaru sprawiedliwości, o czym mowa jest między innymi w punkcie drugim, a także organizacji mediów, punkt siódmy. Rezolucja ta w dużej mierze ma charakter ideologiczny, czego dobitnym przykładem jest punkt preambuły M, gdzie autorzy ubolewają nad dyskryminowaniem w Rumunii mniejszości seksualnych, powołując się na przegląd sytuacji europejskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek i Gejów.